Ukázala tak ako už veľakrát, že sa v rozvojovej politike vyzná a že jej nie sú ľahostajné životné podmienky v niektorých oblastiach sveta.

Mrzí ma však, že aspoň niektoré moje pozmeňovacie návrhy pani De Keyser neakceptovala. Je falošné, ak pozitívne hovoríme o záverečných dokumentoch z Káhiry a Pekingu a keď sa na ne odvolávam, nie sú akceptované. A to len preto, že podľa niektorých kolegov určité paragrafy asi nespĺňajú európsku politiku reprodukčného zdravia. Je poľutovaniahodné, že nechceme rešpektovať dôležitosť národných a regionálnych osobitostí a historickú, kultúrnu a náboženskú rozmanitosť aj štátov v subsaharskej Afrike.